Il n'est pas possible, en plus, d'isoler les situations de pauvreté infantile du niveau plus global de pauvreté. La lutte contre la pauvreté doit être et doit rester une priorité de l'Union européenne. Cette pauvreté qui touche les enfants est d'autant plus inacceptable qu'elle va les frapper durablement. Les répercussions sont dramatiques sur les plans de la santé, de l'éducation, de l'insertion, elles vont marquer l'enfant et l'inscrire dans un parcours qui va le handicaper durant toute sa vie d'adulte. Combattre la pauvreté infantile, intervenir rapidement pour casser cette spirale négative, c'est permettre d'éviter, plus tard, de devoir consacrer des moyens importants à des politiques d'insertions, mais c'est surtout permettre à chaque être humain de vivre dans la dignité, cette dignité qui doit être celle de notre société toute entière.